Herr Kollege Pirker! Sie werden mir wahrscheinlich beipflichten, wenn ich sage, dass dieses Parlament, wenn es um die Bekämpfung organisierter Kriminalität geht, auch darauf achten muss, dass die Mitglieder dieses Parlaments nicht im Verdacht stehen, Fördermissbrauch begangen zu haben.

Wann wird endlich dieses Verfahren geführt?